To nie ulega wątpliwości, że fakt, iż liderzy opozycji są uwięzieni, nie mogli brać udziału swobodnie w tej kampanii wyborczej, fakt, że były naciski na niezależne media i niezależnych dziennikarzy, a zwłaszcza sposób, w jaki zostały skonstruowane niektóre komisje wyborcze, czy wreszcie w jaki sposób dochodziło do liczenia głosów

Z drugiej strony, wysoka frekwencja ze strony obywateli ukraińskich, dobry, a nawet bardzo dobry wynik ugrupowań opozycyjnych, bardzo bliski do tego, co wskazywały sondaże tuż przed wyborami, czy wreszcie rezultat w postaci wyboru dwóch nowych partii politycznych do parlamentu

Zgadzam się z tymi głosami na sali, które twierdzą, że umowa stowarzyszeniowa Unii z Ukrainą nie będzie nagrodą za nieprawidłowości, ale będzie zachętą do tego, aby te pozytywne tendencje, ten kierunek prozachodni, proeuropejski na Ukrainie wzmacniać.

Tym niemniej witam z zadowoleniem decyzję Rady Europejskiej o tym, aby do rozmów na temat umowy stowarzyszeniowej przystępować, i to jak najszybciej. I najważniejsze, na końcu chciałem powiedzieć jedną rzecz. Trzeba również uczynić gest, nagrodzić Ukraińców za ten aktywny udział w czasie ostatnich wyborów, przede wszystkim jak najszybciej przyjmując dalsze ułatwienia wizowe, ponieważ tylko w ten sposób możemy ich przekonać o tym, że Europa naprawdę jest na Ukrainę i na Ukraińców otwarta.